W dobie kryzysu gospodarczego, którego skutki nadal tak boleśnie wszyscy odczuwamy, wiele państw zdecydowało się na wystąpienie do różnych instytucji finansowych z prośbą o wsparcie finansowe. Jednakże warto sobie zadać pytanie, jaka część z tych niebagatelnych sum trafiła do najbardziej pokrzywdzonych przez kryzys czy do najbardziej potrzebujących w tej trudnej sytuacji.